frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika þetta er fimmta mál þessa þings og fyrsta þingmál sem þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs flytur með því leggjum við auðvitað af okkar hálfu áherslu á þetta viðfangsefni hér er að stofni til um endurflutta tillögu að ræða frá því á útmánuðum síðasta árs en í marsmánuði síðastliðnum kom efnislega nokkurn veginn samhljóða tillaga fram enda voru þær aðstæður sem enn blasa við í okkar efnahagslífi í aðalatriðum hinar sömu og þá nema hvað staðan hefur versnað að flestra þeirra dómi sem um hlutina fjalla og kemur það til dæmis glöggt fram í mati seðlabankans á aðstæðum núna á haustmánuðum tvö þúsund og fimm ég fagna því að hæstvirtur forsætisráðherra sér sér fært að vera viðstaddur upphaf þessarar umræðu og sömuleiðis væri áhugavert þegar henni fram heldur væntanlega á næsta fundi því að skammt lifir eftir þessa fundar að hér væru þá viðstaddir til dæmis sjávarútvegsráðherra og hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur verið að tjá sig lítillega að undanförnu um stöðu sjávarútvegsins og afkomuna þar og forveri hans í starfi hæstvirtur fyrrverandi sjávarútvegsráðherra árni m mathiesen skipaði sérstaka nefnd svokallaða hágengisnefnd til að fara ofan í saumana á rekstrarskilyrðum sjávarútvegsins og var þó gengi krónunnar þá mun lægra en það er núna gengisvísitalan væntanlega upp undir hundrað og tíu eða jafnvel yfir hundrað og tíu þegar hágengisnefndin var að störfum en núna stefnir hún jafnvel niður fyrir hundrað það eru spár um að gengisvísitalan gæti farið á næstu vikum eða mánuðum jafnvel niður fyrir hundrað og raungengi krónunnar þar af leiðandi orðið hærra krónan sterkari en nokkru sinni fyrr í sögunni með auðvitað þeim afleiðingum sem það hefur fyrir afkomu útflutnings og samkeppnisgreina þær aðstæður sem eru orsök þessa tillöguflutnings eða tilefni þessa tillöguflutnings segja sig auðvitað sjálfar þeir sem fylgjast með umræðum um efnahags og atvinnumál komast ekki hjá því að sjá þær þungu áhyggjur sem í raun og veru flestir sem tjá sig um þessi mál nema þá hæstvirt ríkisstjórn hafa af ástandinu seðlabankinn bætir þannig til dæmis mjög í lýsingu sína á því hversu alvarlegar horfurnar séu og hversu mikið jafnvægisleysið í þjóðarbúskapnum sé núna í síðasta hefti peningamála frá því um mánaðamótin þar segir í kafla um þróun og horfur í efnahags og peningamálum með leyfi forseta ójafnvægi í þjóðarbúskapnum hefur aukist verulega frá því að seðlabankinn gaf út þjóðhags og verðbólguspá í byrjun júní framar í sama riti segir að ójafnvægi í þjóðarbúskapnum hafi aukist og það séu vonbrigði að þrátt fyrir verulega hækkun stýrivaxta bankans allt frá því í maí á s ári eru verðbólguhorfur til næstu tveggja ára enn óviðunandi einkum þegar einnig er tekið tillit til þeirrar verðbólguhættu sem fólgin er í mögulegri lækkun gengis krónunnar þetta eru nokkuð sterk orð að tala um að jafnvægisleysið eða ójafnvægið í þjóðarbúskapnum hafi aukist verulega það var til staðar en hefur aukist verulega frá því í júní og verðbólguhorfurnar til næstu tveggja ára eru óviðunandi þetta er orð seðlabankans greiningardeild eins bankanna kallar ástandið ógnarjafnvægi talar um ógnarjafnvægi í efnahagslífinu sem auðvitað er hálfgert orðskrípi og reyndar viðurkenna síðan höfundar orðalagsins aftar í textanum að í reynd sé ekki hægt að kalla þetta ástand jafnvægi harkalegar aðgerðir seðlabankans reyndar umdeildar og nokkuð um það deilt hvaða áhrif þetta helsta stýritæki hans vaxtaákvarðanirnar hafi hafa sem sagt ekki dugað og kemur engum á óvart enda hefur seðlabankinn margbeðið í aðstoð og núna í eitt til eins hálft ár lýst því yfir að peningamálaaðgerðir hans einar og sér munu ekki duga til að ná tökum á ástandinu seðlabanka biður um aðstoð um stuðning frá skynsamlegri stjórnarstefnu og auðvitað fleiri aðilum í þjóðfélaginu en hann fær hann ekki enn sem komið er að minnsta kosti helstu ástæður þessa ástands eða vanda sem við okkur blasir eru vel þekktar og tæpast hægt að deila mikið um þær þær eru auðvitað í fyrsta lagi hinar gríðarmiklu samanþjöppuðu stóriðjuframkvæmdir sem seðlabankinn segir að nemi um einum þriðja af landsframleiðslu heils árs og koma inn í hagkerfinu á þriggja til fjórum árum seðlabankinn segir ekkert annað land sem býr við sambærilegar aðstæður og beitir sömu aðferðum í efnahagsmálum það er með opið hagkerfi og frjálsa fjármagnsflutninga er að glíma við svona viðfangsefni ekkert annað land í öðru lagi liggur það fyrir að skattalækkanirnar hafa þarna neikvæð áhrif þær eru olía á þennan eld þenslu og viðskiptahalla sem við er að glíma til staðfestingar má vitna bæði í umsagnir greiningardeilda banka og seðlabanka í þriðja lagi er auðvitað útlánaþenslan gríðarleg aukning útlánaaukning banka og ástandið á fasteignamarkaði og í fjórða lagi er ekki nokkur minnsti vafi á því að andvaraleysi eða ég leyfi mér að kalla sofandaháttur ríkisstjórnarinnar og röng skilaboð sem þaðan eru send er orsakavaldur líka þetta er nefnilega þannig að það þarf bæði að skoða í hverju tilviki fyrir sig þegar stóriðjustefnan á í hlut þegar skattalækkanirnar eiga í hlut eða stefna ríkisstjórnarinnar hver eru hin efnislegu áhrif af því sem þar er á ferðinni hversu mikið munar um þrjú hundruð til fjögur hundruð milljarðana í stóriðjufjárfestingum inn í landið bæði vegna framkvæmdanna eystra í hvalfirði og víðar á þriggja til fjórum árum en svo þarf líka að skoða væntingaáhrifin sem þetta hefur áhrifin á andrúmsloftið á hinn sálræna þátt huglæga þátt efnahagsmálanna sem allir vita og viðurkenna að er mjög stór þar er það sem ríkisstjórnin bregst auðvitað mest vegna þess að með góðæristalinu með aðgerðaleysinu og með því að neita að horfast í augu við að um alvarlegar aðstæður sé að ræða er ríkisstjórnin að senda röng skilaboð eða óheppileg skilaboð væri ríkisstjórnin að takast á við þetta verkefni með seðlabankanum og gæfi út skýr skilaboð um að menn ætluðu sér að ná utan um hlutina þó væri öðru til að dreifa það mundi slá á væntingarnar í staðinn fyrir að aðgerðir ríkisstjórnarinnar meira og minna ýta undir þær það að lögfesta þessar miklu skattalækkanir langt fram í tímann sem eru talsverðar upphæðir þegar lagt er saman á þriðja tug milljarða sem á að taka úr ríkissjóði í umferð með þessum hætti og þær væntingar sem því fylgja stóriðjustefnan og það að boða áframhald á henni jafnvel í sjálfri greinargerð fjárlagafrumvarpsins er gefið í skyn að það líti vel út með enn frekari stóriðjuframkvæmdir á næstu missirum til dæmis frekari stækkun á grundartanga það eru ekki beint heppileg skilaboð út í ástandið eins og það er og það má reyndar segja að ráðstöfun söluhagnaðar símans sem menn hæla sér af og telja sérstaka ábyrga það er að depónera því fé fram á árið tvö þúsund og sjö það er ekki mjög langt þangað til fimmtán mánuðir og einnig þá á að fara að setja mikla fjármuni í umferð þannig að þá fara menn auðvitað að velta því fyrir sér er þá ekki bara best að stinga sér í gegnum þetta og láta veisluna halda áfram halda áfram að eyða halda áfram að taka lán og mun ekki gengið haldast hátt og svo framvegis við teljum að það sé algerlega óumflýjanlegt að grípa til víðtækra ráðstafana og tillaga okkar gengur út á það og við teljum að það sem mikilvægast sé sé auðvitað að verðbólgan náist niður fyrir viðmiðunarmörk seðlabankans á því hanga meðal annars forsendur kjarasamninga að stöðugleiki haldist á vinnumarkaði og kaupmáttur launa verði varðveittur því að á bakgrunni liggur sú hætta að það verði verulegt kaupmáttarhrun með verðbólguskoti og erfiðleikum sem munu fylgja í kjölfarið ef mönnum tekst ekki að ná tökum á ástandinu að stöðugleiki haldist sem sagt á vinnumarkaði og kaupmáttur launa sé varðveittur að sjálfbær þróun verði leiðarljós í orku og atvinnumálum það þarf að tryggja útflutnings og samkeppnisgreinum viðunandi starfsskilyrði þau eru ekki til staðar í dag þá eru uppsagnir og lokanir og gjaldþrot dögum oftar sem að okkur berast sem fréttir það liggur fyrir að þetta eru miklir erfiðleikar sem ganga yfir sjávarútveginn fiskvinnsluna ferðaþjónustuna útflutnings og samkeppnisiðnaðinn og hann það er sá hluti hans sem er hreyfanlegur er að greiða atkvæði um þetta ástand með fótunum og fara úr landi það liggur alveg fyrir þannig að störf eru að tapast hundruðum saman ef ekki þúsundum á móti því þá sem stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar skilar inn í staðinn þetta eru hin illræmdu ruðningsáhrif þau eru að birtast okkur í reynd kristallstært fyrir framan augun á okkur á móti störfunum sem stóriðjan þá kemur með sem eru fá pr milljarð í fjárfestingum hverfa núna hundruðum saman störf úr sjávarútvegi og ferðaþjónustu eitt af dagblöðunum taldi að um fimm hundruð störf væru núna horfin út úr sjávarútveginum á níu mánuðum til einu ári og var þá eingöngu byggt á því að leggja saman fréttir í fjölmiðlum síðastliðnum mánuði um uppsagnir það þarf auðvitað að ná tökum á viðskiptahallanum og stöðva þá geigvænlegu skuldasöfnun þjóðarbúsins sem í gangi er það þarf að viðhalda stöðugleika í fjármálakerfinu og það er full ástæða til að fara yfir það hvort við séum jafnvel í hættu hér á því að sambærilegir hlutir gætu gerst í fjármálakerfinu og bankakerfinu og gerðust á hinum norðurlöndunum í kringum nítján hundruð níutíu og það verður ósköp einfaldlega að ná jafnvægi í þjóðarbúskap okkar almennt á nýjan leik það hefur glatast og við leggjum til að aðgerðir í þessu skyni verði eftirfarandi fyrsta að gefin verði formleg yfirlýsing um að ekki verði af hálfu opinberra aðila stuðlað að né veitt leyfi fyrir frekari stórvirkjunum né uppbyggingu meiri orkufrekari stóriðju en þegar er í byggingu að minnsta kosti til ársloka tvö þúsund og tólf áhersla verði þess í stað lögð á fjölbreytta smáa og meðalstóra iðnaðarkosti af viðráðanlegri stærð fyrir hagkerfið og aðstæður viðkomandi byggðarlaga annars að þeim tilmælum verði beint til fjármálaeftirlitsins að hugað verði vandlega að áhættumati í bankakerfinu svo sem hvað varðar áhrifin af snöggri gengislækkun krónunnar eða lækkun fasteignaverðs hætturnar á hvoru tveggju blasa við að krónan geti hrunið til dæmis það eitt að erlendir aðilar hafa nú gefið út skuldabréf í krónum og borgað fyrir með gjaldeyri svo nemur líklega á milli sjötíu til áttatíu milljónir króna í dag eða níutíu milljónir maður hefur varla við að fylgjast með því hvernig þessi tala hækkar hvað þýðir þetta þetta þýðir það að fjármagn á skammtímakjörum er komið inn sem getur horfið aftur jafnsnöggt og það kemur inn því að þessi bréf eru flest til nokkurn veginn jafnlangs eiga eins og hálfs tveggja ára eða svo möo eftir eitt hálf til tvö ár geta þessir fjármunir þessi gjaldeyrir sópast til baka út úr hagkerfinu ef aðstæður hafa þá breyst þannig að menn veðja ekki á að endurnýja bréfin í krónum þetta eykur gengisáhættuna og þetta getur gert það að verkum að útslagið verði miklu meira en ella og það þarf þá bankakerfið og fjármálakerfið að takast á við það sama gildir um fasteignaverðið sem hefur bólgnað upp langt umfram í raun og veru raunkostnað eða eðlilegar aðstæður eða jafnvægisaðstæður það viðurkenna allir og slíkar bólur hafa oft misst loftið hratt eins og við þekkjum og það átti sinn þátt í bankakreppunni á hinum norðurlöndunum um nítján hundruð níutíu sem sagt fjármálaeftirlitið hugi að áhættumati í bankakerfinu og markmiðið verði að hraður vöxtur útlána að undanförnu skapi ekki hættu fyrir efnahagslífið í þessu sambandi væri skynsamlegt að fara yfir eiginfjárlán og áhættugrunn fjármálastofnana eins og fjármálaeftirlitið auðvitað hefur heimildir til að gera í þriðja lagi leggjum við til að tilmælum verði beint til seðlabanka íslands að íhuga til dæmis mögulega beitingu bindiskyldu eða aðrar aðgerðir til að styðja við sameiginlegar aðgerðir stjórnvalda og bankans til að ná tökum á ástandinu eins og seðlabankinn hefur fullar heimildir til að gera samanber aðra málsgrein þriðju grein laga um seðlabanka íslands við leggjum til að aðferðir við mælingu verðlags verði yfirfarnar og athugað sérstaklega hvernig vænlegast sé að meta húsnæðiskostnað í vísitölu en það er ljóst að hækkun fasteignaverðs hefur átt verulegan þátt í hækkun vísitölu neysluverðs að undanförnu við leggjum til til þess að tryggja aðhald í ríkisfjármálum og slá á þenslu að stjórnin leggi fyrir alþingi tillögur um að falla frá eða fresta eftir atvikum að minnsta kosti hluta þeirra skattalækkana sem lögfestar voru fram í tímann í desember tvö þúsund og fjögur í staðinn komi aðgerðir til að bæta stöðu tekjulægstu hópa samfélagsins og barnafjölskyldna að síðustu leggjum við til að leitað verði eftir víðtæku samstarfi aðila vinnumarkaðarins og hagsmunasamtaka samtaka bænda neytenda öryrkja aldraðra og annarra þeirra sem eiga mikið í húfi að það takist að endurheimta þann stöðugleika sem nú hefur glatast og kostaði blóð svita tár og miklar fórnir að ná með þjóðarsáttinni árið nítján hundruð